hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um farsýsluna stjórnsýslustofnun samgöngumála sem einnig var lagt fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi með frumvarpi þessu legg ég til að settur verði á fót samgöngustofnun undir heitinu farsýslan sem sinni stjórnsýslu og eftirliti á sviði samgöngumála stofnun hennar er hluti af heildarendurskoðun á skipulagi samgöngustofnunar sem felur í sér að settar verða á fót tvær stofnanir annars vegar farsýslustofnun hins vegar framkvæmdastofnun undir heitinu vegagerðin sem sinnir framkvæmdum á sviði samgöngumála stofnanirnar verða reistar á grunni núverandi samgöngustofnunar það er siglingastofnunar íslands flugmálastjórnar íslands umferðarstofu og vegagerðarinnar samhliða þessu frumvarpi er flutt frumvarp um vegagerðina endurskipulagning samgöngustofnana á sér nokkurn aðdraganda sem ég tel rétt að reifa stuttlega í byrjun í stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðunar frá því í júní tvö þúsund og átta samgönguframkvæmdir stjórnsýsluúttekt voru settar fram tillögur um breytt stofnanakerfi samgöngumála þar sem lagt var til að settar yrðu á fót tvær stofnanir það er stjórnsýslustofnun og framkvæmdastofnun ásamt ríkisfyrirtæki á sviði rekstrar og viðhalds í janúar tvö þúsund og níu var skipuð nefnd um framtíðarskipan stofnana samgöngumála nefndin skilaði skýrslu sinni framtíðarskipan stofnana samgöngumála greining og valkostir í lok júní tvö þúsund og níu þar voru kynntir fimm valkostir um stofnanaskipan auk tillagna og ábendinga um meiri samhæfingu í samgöngumálum til dæmis um að bæta verklag við undirbúning samgönguáætlunar og efla stefnumótunarhlutverk ráðuneytisins að vel athuguðu máli og með hliðsjón af tillögu nefndarinnar og ríkisendurskoðunar var ákveðið að hefja undirbúning að myndun tveggja stofnana í samræmi við einn valkosta nefndarinnar skipaður var stýrihópur til að vinna nákvæma greiningu á kostum endurskipulagningarinnar og leggja fram tillögur um breytta stofnanaskipun samgöngumála í starfi stýrihópsins var lögð áhersla á samstarf og samráð við stofnanir og halda vel á starfsmannaþætti breytinganna á vegum stýrihópsins hafa starfað sjö vinnuhópar skipaðir starfsmönnum stofnana og ráðuneytis sem unnu að greiningu og útfærslu einstakra þátta stýrihópurinn mun áfram vinna að undirbúningi sameiningarinnar stefnt er að því að sameina sem fyrst höfuðstöðvar hvorrar stofnunar fyrir sig í húsnæði enda er slíkt forsenda þess að áform um hagræðingu nái fram að ganga með sameiginlegri samgönguáætlun allra samgöngugreina var mótuð ný sameiginleg framtíðarsýn sem litið er á samgöngugreinarnar sem eina heild með sameiginleg markmið þar er mörkuð stefna um sameiginlega áætlanagerð og stefnumótun fyrir allar greinar samgangna samræmda forgangsröðun hagkvæmari notkun fjármagns og mannafla þar er jafnframt horft til þriggja meginviðfangsefna fyrstu samgöngukerfisins aðra stjórnsýslu og eftirlits þriðja starfsemi sem nýtir samgöngukerfið samgönguáætlun hefur náð fram að ganga en samgöngustofnanirnar og skipulag þeirra endurspeglar enn fyrra umhverfi mikilvægt er að samgöngustofnanir þjóni nýjum markmiðum og nýrri hugsun það er yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar að gera þurfi umtalsverðar umbætur og breytingar á stjórnkerfinu til að nýta takmarkaða fjármuni eins vel og unnt er á jafnframt með það að markmiðið að stjórnsýsla og þjónusta hins opinbera við almenning og atvinnulíf verði eins góð og kostur er verulegum hluta ríkisútgjalda á næsta ári verður að ná með aukinni hagræðingu í rekstri ríkisins og með endurskipulagningu stofnanakerfis og opinberrar þjónustu endurskipulagning samgöngustofnana getur bæði falið í sér faglega ávinning og rekstrarhagræðingu faglegur ávinningur liggur einkum í bættum möguleikum stofnana til að sinna hlutverki sínu í samfélaginu og bregðast við breyttum kröfum til starfsemi þeirra aðgreining stjórnsýslu frá framkvæmdum og rekstri mætir innlendum og erlendum kröfum um faglega og hlutlausa stjórnsýslu og tryggir að sambærilegar kröfur séu gerðar til framkvæmda og rekstrarmannvirkja og annarra þátta samgöngumála aukin samþætting þvert á samgöngugreinar endurspeglar heildstæða samgönguáætlun og leggur áherslu á hagkvæmni og virkni samgöngukerfisins fremur en þær leiðir sem bundnar eru einstökum samgöngugreinum sérhæfing stofnana gefur færi á að efla vinnubrögð fagmennsku og árangur til dæmis á sviði stjórnsýslu og framkvæmda hagræðing samfara endurskipulagningu bætir möguleika stofnana til að taka á sig lækkun útgjalda án skerðingarþjónustu reynslan sýnir að stórar stofnanir hafa yfirleitt hlutfallslega lægri kostnað vegna rekstrarþjónustu og yfirstjórnar en litlar stofnanir greining á verkferlum samgöngustofnana sýnir að þær eru í mörgum tilfellum sambærilegir milli stofnana og að samþætta megi ýmsa þætti starfsemi núverandi stofnana í nýjum stofnunum starfsemi utan kjarnaviðfangsefna tekur oft mikla athygli frá meginhlutverki því stuðlar einfalt og skýrt hlutverk að markvissri stjórnun og starfsemi hagræðing í rekstri er ekki mikil fjárhagsleg spurning heldur snýst hún einnig um pólitískar ákvarðanir um fjárhagslegan ramma stofnunar og með hvaða hætti yfirstjórn stofnunar starfar innan þess ramma útreikningar um hagræðingu geta leitt líkur að því hvaða rekstrar og fjárhagslegir möguleikar eru fyrir heim en hin eiginlega hagræðing byggist á skýrum pólitískum skilaboðum til stofnana ásamt vilja og eftirfylgd stjórnenda þeirra við myndun farsýslustofnun er verið að sameina tvær heilar stofnanir auk hluta úr tveimur öðrum má segja að þetta samsvari sameiningu þriggja stofnana ýmsir útreikningar hafa verið gerðir á því hvað þetta kæmi til með að spara þegar upp er staðið við skulum minnast þess að á undanförnum árum hafa fjárveitingar til þessara stofnana verið skornar verulega niður sameining þeirra mun gera þeim kleift að vinna betur úr þeirri erfiðu stöðu sem þær eru í eins og reyndar öll stjórnsýsla á íslandi núna er eftir

niðurskurði annars vegar og með hagræðingu hins vegar þetta er leiðin til þess að standa vörð um þjónustuna verja störfin það er leggja áherslu á hagræðingu nýta tækifæri sem hún býður upp á í stað þess að ráðast í niðurskurð ég vil minna á annað líka þegar menn eru að ræða þessi mál hættir mönnum til að horfa á stofnanaþáttinn stofnanirnar á að leggja þessa stofnun niður eða hina á hún að starfa á annarri hæðinni í byggingunni eða þriðju eða fjórðu þetta er aukaatriði það se máli skiptir er starfsemin sem fer fram innan veggja stofnunarinnar á hvaða hæð sem hana er að finna í húsinu á sem við erum að reyna að gera er að reyna að samnýta kraftana betur verja starfsemina og efla hana efla hana þess vegna hef ég oft varað við því í tengslum við þessar umræðum um breytingar á stofnanakerfinu við eigum ekki að horfa um of í sparnaðarþáttinn það er langtímaverkefni það er til langs tíma þá verða þær öflugri til langs tíma gera hlutina á markvissari hátt og nota peningana á markvissan hátt það sem við eigum að horfa á hvort við getum með því að samnýta kraftana gert starfsemina öflugri það er það sem við eigum að hugsa við erum núna að fara inn í breyttan heim hann er breyttur að því leyti að við erum farin að horfa til samgangna heildstætt hvar sem þær eru hvort sem þær eru á sjónum á vegunum eða í loftinu eins og ég gat um hér í upphafi míns máls höfum við stigið ákveðin skref í að samþætta alla áætlanagerð þannig að hún talist við samgönguáætlun samgönguráð sem kemur að henni upphaflega er með fulltrúa úr öllum þessum öngum stjórnsýslunnar við erum einfaldlega að samhæfa og stuðla að því að þessir kraftar vinni betur saman ég mun nú stuttlega gera grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins í fyrsta lagi er í þriðju grein felld niður ákvæði gildandi laga um hafnaráð siglingaráð og flugráð í stað hinna lögbundinna ráða er lagt til að ráðherra skipi fagráð eins og þörf krefur hverju sinni auk hins almenna samráðs stofnunarinnar við aðrar stofnanir hagsmunaaðila og almenning um þau verkefni sem stofnuninni eru falin ég legg áherslu á þetta að það verður áfram efnt til samráðs en við viljum ekki vera bundin í tiltekið form heldur horfa þarna aftur til markmiðanna til hins breytilega samfélags sem við lifum í og hafa sem allra best tengsl við það hverju sinni í öðru lagi er í fjórða grein það nýmæli að fela stofnuninni að setja reglur um gerð og búnað ökutækja skipa og loftfara og um hæfi stjórnenda þeirra og annast eftirlit með framkvæmd þeirra ásamt því að setja öryggiskröfur til samgöngumannvirkja og kveða á um skipulag umferðar og leiðsögukerfa í lofti á láði og legi í þriðja lagi eru í fimmtu grein farsýslunnar falið eftirlit með framfylgd krafna um annars vegar öryggi samgöngumannvirkja og hins vegar öryggisstjórnun við rekstur þeirra þá er lagt til að stofnunin annist úttekt á öryggisatriðum samgöngumannvirkja sem framkvæmdastofnun á sviði samgöngumála hefur byggt í fjórða lagi er það að nefna að þau verkefni sem stofnuninni er falið að sinna og upp eru talin í sjöunda til elleftu greinar eru sömu verkefni og þær stofnanir sem felldar verða undir farsýsluna sinna í dag í fimmta lagi er í þriðja kafla laganna fjallað um gjaldtökuheimildir stofnunarinnar og möguleika hennar til að afla sér tekna ekki eru gerðar stórvægilegar breytingar á gjaldtökuheimildum stofnunarinnar frá því sem í dag gildir um þær stofnanir sem felldar eru undir farsýsluna ég hef nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins vil ítreka að markmiðin með endurskipulagningu samgöngustofnana eru fyrstu auka faglegan styrk annars skýra verkaskiptingu bæta þjónustu og árangur þriðja efla einfalda og auka gagnsæi stjórnsýslunnar fjórða tryggja markvissara samráð við hagsmunaaðila fimmta efla samgönguáætlun og tryggja markvissa framkvæmd hennar sjötta auka hagkvæmni og bæta nýtingu þeirra fjármuna sem fara til samgöngumála sjöunda samþætta þróun og rannsóknir á sviði samgöngumála hæstvirtur forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa